lögum um almannatryggingar og lögum um málefni aldraðra frumvarp þetta er samið í framhaldi af tillögum nefndar sem skipuð var af forsætisráðherra sextánda janúar tvö þúsund og sex til þess annars vegar að fjalla um búsetu og þjónustumál aldraðra með tilliti til fjölbreyttari búsetuforma stoðþjónustu og samþættingar heimahjúkrunar og félagslegrar heimaþjónustu og hins vegar skoða fyrirkomulag tekjutengingar bóta með hliðsjón af skerðingu bóta lífeyrisþega vegna tekjuöflunar þar sem jafnframt yrði þó horft til tekjujöfnunar hlutverks tekjutengingarbóta í nefndinni sátu fulltrúar landssambands eldri borgara og fulltrúar félagsmálaráðherra fjármálaráðherra utanríkisráðherra og heilbrigðis og tryggingamálaráðherra fulltrúi forsætisráðherra var ásmundur stefánsson ríkissáttasemjari en hann var jafnframt formaður nefndarinnar nefndin hélt tuttugu og fimm formlega fundi og leitaði upplýsinga víða um viðfangsefni sitt og sem dæmi um gagnlegar upplýsingar frá nefndinni er með frumvarpi þessu látið fylgja skjal sem sýnir tekjuþróun aldraðra á tímabilinu nítján hundruð níutíu og eitt til tvö þúsund og fjögur upphaflega var stefnt að því að nefndin skilaði af sér haustið tvö þúsund og sex en nefndinni þótti óhjákvæmilegt að flýta niðurstöðum og koma breytingum á lífeyriskjörum í framkvæmd á miðju ári tvö þúsund og sex nefndin skilaði tillögum til forsætisráðherra nítjánda júlí síðastliðinn og eru tillögurnar fylgiskjal með frumvarpinu ríkisstjórnin fjallaði um tillögurnar og samþykkti að beita sér fyrir framkvæmd þeirra í sameiginlegri yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar og landssambands eldri borgara sama dag og tillögunni var skilað til forsætisráðherra var fagnað því góða samstarfi sem tókst í nefndinni það var sameiginleg afstaða ríkisstjórnarinnar og landssambands eldri borgara að tillögurnar væru til vitnis um gagnlegt samstarf og samráð aðila og endurspeglaði samkomulag um aðgerðir ríkisvaldsins í málefnum aldraðra sem komu til framkvæmda á næstu fjórum árum jafnframt áréttaði ríkisstjórnin og landssamband eldri borgara vilja til áframhaldandi samráðs um þau viðfangsefni sem tillögurnar tækju til og annað það sem upp kunni að verða tekið í samráðsnefnd þessara aðila sérstaklega yrði árangurinn metinn á á miðju umræddu tímabili í ljósi þróunar verðlags launa og efnahagsmála almennt þessi sameiginlega yfirlýsing er fylgiskjal með frumvarpinu nefndin lagði til að sem fyrsta skref yrði ellilífeyri hækkaður um fimm og hálft prósent frá fyrsta júlí tvö þúsund og sex og til bráðabirgða greiddar sérstakar uppbætur á lífeyri á tímabilinu fyrsta júlí til og með þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og sex uppbætur til bráðabirgða skyldu samsvara því í grófum dráttum að heildarhækkun greiðslna frá tryggingastofnun ríkisins yrði um fimmtán þúsund krónur á mánuði

sextíu og fjórar krónur á mánuði þar sem fyrstu skrefum var hrundið í framkvæmd með setningu þriggja reglugerða sem sú er hér stendur undirritaði tuttugasta og fyrsta júlí síðastliðinn reglugerðirnar um hækkun bóta og tekjumarka voru ekki einungis látnar taka til aldraðra heldur voru öryrkjar einnig látnir njóta hækkananna með sama hætti samtals er áætlað að kostnaður vegna reglugerðanna verði nítján hundruð þrjátíu milljónir k frá fyrsta ágúst til þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og sex frumvarpi þessu er ætlað að koma til móts við þær tillögur nefndarinnar sem kalla á breytingar á lögum þetta eru tillögur sem snúa að eftirfarandi atriðum fyrstu að fækka bótaflokkum og með því einfalda lífeyristryggingakerfið það þýðir að tekjutryggingarauki og tekjutrygging eru felld hana í einn bótaflokk sem mun nefnast tekjutrygging mikil umræða hefur verið undanfarið um að lífeyristryggingakerfið sé flókið og hefur landssamband eldri borgara meðal annars kallað eftir einföldun á kerfinu fleiri hafa komið til móts við þær kröfur með því að fækka um einn bótaflokk en í þessu sambandi skal bent á að ástæðan fyrir því að kerfið er flókið í dag er að á síðustu árum hefur verið reynt að ná til þeirra hópa sem mest þurfa á því að halda og það gerir samkvæmt eðli málsins samkvæmt kerfið flóknara með frumvarpinu er grunnfjárhæð tekjutryggingar hækkuð og verður óháð hjúskaparstöðu samkvæmt núgildandi lögum er fjárhæð tekjutryggingarauka hærri fyrir einhleypinga en fyrir lífeyrisþega sem eiga maka nú er gert ráð fyrir að þessir aðilar fái sömu fjárhæð þar sem hjúskaparstaða skiptir ekki máli lengur eins og getið var um áðan einföldun á kerfinu og hækkun grunnfjárhæðar koma til framkvæmda um næstu áramót nánar má sjá áhrif þessara breytinga í greinargerð með frumvarpinu þar kemur fram að um áramótin tvö þúsund og sex til tvö þúsund og sjö munu bætur fyrir einhleyping það er óskiptur lífeyrir tekjutryggingu og heimilisuppbót verða hundrað tuttugu og sjö þúsund krónur á mánuði og bætast til einstaklings sem á maka það er óskiptur lífeyrir og tekjutrygging verða hundrað og þrjú auk krónur á mánuði á tímabilinu tvö þúsund og fimm til tvö þúsund og sjö hækka þessar bætur því um sautján prósent hjá einhleypingi og tuttugu og tvö prósent hjá þeim sem á maka á sama tíma er áætlað að neysluverðsvísitala hækki um tæp tólf prósent og launavísitala um fimmtán prósent um er að ræða talsverða kaupmáttaraukningu á lífeyri sem auk þess er meira en nemur kaupmáttaraukningu launa í greinargerðinni með frumvarpinu kemur einnig fram á tímabili nítján hundruð níutíu og fimm til tvö þúsund og sjö er áætlað að kaupmáttur lífeyrisþega sem á maka hækki um áttatíu prósent og fimmtíu prósent hjá einhleypingi á sama tímabili er áætlað að kaupmáttur launa hækki um rúmlega fjörutíu prósent framangreindar upplýsingar um kaupmátt bóta eftir að bætur hafa verið hækkaðar taka ekki tillit til þess að skerðingarhlutfall lækkar með frumvarpinu lækkunin á skerðingarhlutfallinu kemur því til viðbótar hækkunum á bótunum tillögurnar snúa í öðru lagi að lækkun á skerðingarhlutfalli vegna tekna úr fjörutíu og fimm prósent í þrjátíu og átta komma þrjátíu og fimm prósent við útreikning á fjárhæð tekjutryggingar einnig að samanlögð skerðing lífeyris og tekjutryggingar verði takmörkuð við þrjátíu og átta komma þrjátíu og fimm prósent af tekjum gert er ráð fyrir að skerðingarhlutfallið verði lækkað í tveimur þrepum fyrsta þrepið verði á árinu tvö þúsund og sjö en þá fer skerðingarhlutfallið í þrjátíu komma níutíu og fimm prósent

þessi breyting kemur til viðbótar umfangsmiklum breytingum sem hafa verið gerðar á undanförnum árum til að draga úr skerðingum á bótum vegna tekna tillögurnar snúa í þriðja lagi að því að halda lífeyrissjóðstekjum þar með töldum séreignarlífeyrissparnaði hjóna aðgreindum þannig að lífeyrissjóðstekjur annars þeirra hafi ekki áhrif á viðmiðunartekjur hins vi útreikning á fjárhæð tekjutryggingar gert er ráð fyrir að þessi aðgreining komi til framkvæmda í tveimur áföngum fyrsti áfangi verði á árinu tvö þúsund og níu en þá skiptast tekjurnar þannig að lífeyrisgreiðslur lífeyrisþegans hafa áttatíu prósent vægi og lífeyrisgreiðslur makans tuttugu prósent vægi annar áfangi verður síðan fyrsta janúar tvö þúsund og tíu en þá verði alveg skilið á eðli lífeyrissjóðs vegna hjóna með þessu er verið að koma til móts við þær kröfur að tekjur makalífeyrisþega hafi ekki áhrif á bætur lífeyrisþegans og tryggingastofnun ríkisins í greinargerð með frumvarpinu er sýnt með dæmum hvernig breytingarnar koma einhleypingum til góða sem lægstu tekjurnar hafa einnig koma fram mjög miklar kjarabætur hjá lífeyrisþegum sem eiga maka tillögurnar snúa í fjórða lagi að því að draga úr tengingu vegna atvinnutekna þannig að vægi atvinnutekna lífeyrisþegans verði sjötíu og fimm prósent og atvinnutekna makans tuttugu og fimm prósent við útreikning á tekjutryggingu gert er ráð fyrir að dregið verði úr tengingu við atvinnutekjur makans í tveimur áföngum fyrsti áfangi verður á árinu tvö þúsund og níu en þá skiptast atvinnutekjur þannig að atvinnutekjur lífeyrisþegans hafa sextíu og fimm prósent vægi og atvinnutekjur makans þrjátíu og fimm prósent vægi annar áfangi verði eitt janúar tvö þúsund og tíu en þá verði hlut sjötíu og fimm prósent og tuttugu og fimm prósent með þessu er einnig verið að koma til móts við þær kröfur að að tekjur maka hafi ekki áhrif á bætur lífeyrisþegans frá tryggingastofnun ríkisins hið sama gildir hér og um lífeyrissjóðstekjur að ágóðinn af breytingunum skilar sér fyrst og fremst til þeirra sem eru með lægri tekjurnar í greinargerð með frumvarpinu er sýnt með dæmum hvernig frítekjumark atvinnutekna hefur áhrif til hækkunar en þar kemur fram að fimmtíu þúsund krónur atvinnutekjur hjá einhleypingi gefur samtals tuttugu prósenta hækkun en ellefu prósent ef ekkert frítekjumark væri einnig eru dæmi sem sýna mikla kjarabót hjá lífeyrisþegum sem eiga maka tillögurnar snúa í fimmta lagi að því að setja þrjú hundruð þúsund króna frítekjumark á ári vegna atvinnutekna ellilífeyrisþega

með þessari breytingu er verið að koma til móts við kröfur landssambands eldri borgara um að eldri borgarar geti stundað atvinnu án þess að það skerði bæturnar frá tryggingastofnun ríkisins tillögurnar snúa í sjötta lagi að því að láta frestun á töku ellilífeyris hjá tryggingastofnun ríkisins leiða til allt að þrjátíu prósenta hækkunar bóta gert er ráð fyrir að heimild til frestunar komi til framkvæmda fyrsta janúar tvö þúsund og sjö og feli í sér hálft prósent hækkun á ellilífeyri tekjutrygging og heimilisuppbót fyrir hvern frestunarmánuð til sjötíu og tveggja ára aldurs eða eins og áður sagði að hækkunin verði að hámarki þrjátíu prósent þessi krafa hefur verið ofarlega á baugi hjá landssamtökum eldri borgara og er með frumvarpinu komið til móts við hana atvinnuþátttaka eldri kynslóðarinnar á íslandi er eitt af sérkennum íslensks samfélags og eitt af því sem veldur því að ráðstöfunartekjur þeirra sem eru sextíu og fimm eða sextíu og sjö ára og eldri eru hér hærra hlutfall af öllum tekjum þeirra sem yngri eru en tíðkast annars staðar á norðurlöndunum með frumvarpinu er fylgiskjal sem sýnir tekjuþróun aldraðra með hliðsjón af þróun verðlags og tekjuþróun annarra hópa á tímabilinu nítján hundruð níutíu og eitt til tvö þúsund og fjögur

níu tvö þúsund og tvö fyrir þá sem hlut eiga að máli er það ótvíræður hagur að innrétta atvinnulíf og samfélag með þessum hætti og fullkomlega eðlilegt breytingin sem hér er lagt til að taki gildi um næstu áramót þýðir að fyrir utan þá almennu stefnu að gefa mönnum kost á að vinna lengur þá batnar afkoma þeirra eftir að þeir kjósa að taka lífeyri í sjöunda lagi snúa tillögurnar að því að fella á brott heimild í lögum um málefni aldraðra til að verja fjármagni úr framkvæmdasjóði aldraðra til reksturs stofnanaþjónustu aldraðra

með breytingu þessari mun fjármagn til uppbyggingar í öldrunarþjónustu aukast um rúmlega tvö hundruð milljóna króna á ári á árinu tvö þúsund og sjö verður tilfærslan að hálfu en árið tvö þúsund og átta að fullu er talið að þessi breyting fjármagni hlut ríkisins af byggingarkostnaði sextíu til sextíu og fimm rýma á næstu fjórum árum að lokum gerir frumvarpið ráð fyrir að öryrkjar njóti góðs af framangreindum breytingum heildarkostnaður ríkissjóðs uppsafnaður vegna lífeyristrygginga til ársins tvö þúsund og tíu vegna samkomulags ríkisstjórnarinnar og landssambands eldri borgara er áætlaður tuttugu og sex komma sjö milljarðar króna tekur sá kostnaður bæði til elli og örorkulífeyrisþega og einnig sérstakra hækkana lífeyris á árinu tvö þúsund og sex stærsti hluti kostnaðarins fellur þó til ellilífeyrisþega eða samtals átján milljarðar króna til ársins tvö þúsund og tíu í frumvarpinu er einnig gert ráð fyrir tveimur atriðum sem ekki tengjast samkomulagi ríkisstjórnarinnar um landssamband eldri borgara þessi atriði snerta slysatryggingar almannatrygginga í fyrsta lagi eru samkvæmt núgildandi lögum friðargæsluliðar íslenska ríkisins erlendis einungis tryggðir ef þeir slasast þegar þeir eru að sinna starfi sínu þeir eru því ekki tryggðir allan tímann sem þeir eru staddir á ófriðarsvæðum í fimmtu grein frumvarpsins er gert ráð fyrir því að persónulegt gildissvið slysatrygginga samkvæmt almannatryggingalögum verði víkkað út og íslenskir friðargæsluliðar fái sömu réttarstöðu og sjómenn og eru tryggðir allan sólarhringinn hvort sem þeir eru beinlínis við störf eða ekki í öðru lagi er í sjöttu greinar frumvarpsins gert ráð fyrir að allir háskólanemar sem stunda verklegt nám verði slysatryggðir samkvæmt almannatryggingalögum lög númer sjötíu og fjögur tvö þúsund og tvö víkkuðu út gildissvið slysatrygginga almannatrygginga þannig að fyrir utan nemendur við iðnnám í löggiltum iðngreinum urðu einnig slysatryggðir háskólanemar og nemar í starfsnámi sem stunda nám í heilbrigðisgreinum og raunvísindum þegar þeir sinntu verklegu námi með frumvarpi þessu er gildissviðið enn víkkað út og sá hópur sem fellur undir slysatrygginguna stækkaður í átjándu grein frumvarpsins er kveðið á um endurútgáfu laga númer hundrað og sautján nítján hundruð níutíu og þrjú um almannatryggingar laga númer hundrað og átján nítján hundruð níutíu og þrjú um félagslega aðstoð og laga númer hundrað tuttugu og fimm nítján hundruð níutíu og níu um málefni aldraðra er gert ráð fyrir að lög þessi verði gefin út með samfelldri greinatölu og kaflanúmerum og samfelldri röð töluliða stafliða og ákvæða til bráðabirgða sem enn hafa gildi við útgáfuna skulu allar fjárhæðir af tekjum sem breytt hefur verið með reglugerðum uppfærð og miðast við útgáfudag laganna brýn þörf er að gefa þessa mikilvægu lagabálka út með framangreindum hætti og ættu lögin að verða skýrari og aðgengilegri bæði almennum borgurum og fagfólki fyrir vikið virðulegi forseti ég tel að lokum rétt að greina frá því að ég hef í dag undirritað reglugerð sem breytir reglugerð númer níu hundruð þrjátíu og níu tvö þúsund og þrjú um útreikning endurreikning og uppgjör tekjutengdra bóta frá tryggingastofnun ríkisins reglugerðin er nátengd frumvarpinu og er henni ætlað að mynda framkvæmdina hjá tryggingastofnun ríkisins að því er varðar ofgreiddar tekjutengdar bætur leitað var eftir áliti starfshóps sem í sátu fulltrúar heilbrigðis og tryggingamálaráðuneytisins fjármálaráðuneytisins tryggingastofnunar ríkisins ríkisskattstjóra landssambands eldri borgara og öyrkjabandalags íslands á því hvern hægt væri að bæta og milda framkvæmd tryggingastofnunar ríkisins einnig var leitað eftir áliti nefndar forsætisráðherra sem ásmundur stefánsson ríkissáttasemjari stýrði í framhaldi af því voru lagðar fram tillögur sem heilbrigðis og tryggingamálaráðuneytið bar undir samtök aldraðra og öryrkja þær tillögur voru síðan samþykktar á fundi ríkisstjórnarinnar tuttugasta og fimmta apríl síðastliðinn tryggingastofnun ríkisins er skylt samkvæmt lögum að greiða réttar bætur til réttra aðila og á réttum tíma til þess að stofnunin geti framkvæmt þessa skyldu saman þarf hún á hverjum tíma að hafa réttar upplýsingar um þau atriði sem skipta máli við ákvörðun bótaréttar og útreikninga bóta ef um er að ræða tekjutengdar bætur þá greiðir stofnunin bætur á grundvelli áætlunar og samtímaeftirlits með tekjum lífeyrisþega sem síðan er gerð upp árlega við álagningu skattyfirvalda á opinberum gjöldum við það uppgjör koma í ljós van eða ofgreiðslur stofnunin greiðir þær bætur sem upp á vantar og innheimtir ofgreiðslur eins og lögin kveða á um við þessa framkvæmd er tryggingastofnun að fara samkvæmt framangreindri reglugerð en ýmis nýmæli eru í henni sem dæmi um þau nýmæli er meðal annars kveðið á um að falla skuli frá innheimtu á ofgreiddum bótum sem nema lægri fjárhæð en tuttugu þúsund krónur á ári einnig segir í reglugerðinni að þrátt fyrir ofgreiðslur bóta skuli alltaf greiða út elli örorku og endurhæfingarlífeyri sem lífeyrisþegi eigi rétt á nema lífeyrisþeginn semji um annað þá er í reglugerðinni kveðið á um að ef sýnt er fram á að innheimta ofgreiðslna verði til þess að einstaklingur hafi heildartekjur sem nema lægri fjárhæð en félagsmálaráðuneytið telur vera lágmarksframfærsluþörf sem er núna áttatíu og átta þúsund átta hundruð sjötíu og þrjár krónur á mánuði þá skuli tryggingastofnun að ósk bótaþegans lækka fjárhæð mánaðarlegrar innheimtu þannig að heildartekjur bótaþegans nái þeirri fjárhæð ég tel að reglugerðin sé til mikilla bóta fyrir alla aðila og komi til móts við kröfur samtaka aldraðra og öryrkja um að milda framkvæmd tryggingastofnunar ríkisins að því er varðar endurreikning og uppgjör á tekjutengdum bótum og innheimtu á ofgreiddum bótum virðulegi forseti ég hef rakið forsögu og efni frumvarps þessa í stórum dráttum og tel mikilvægt að frumvarpið verði samþykkt á haustþingi það er nauðsynlegt meðal annars vegna þess að það eru fjölmörg ákvæði í frumvarpinu sem miðað er við að taki gildi fyrsta janúar tvö þúsund og sjö ég leyfi mér því virðulegi forseti að leggja til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar heilbrigðis og trygginganefndar og